Ponad 140 milionów kobiet na świecie to są oficjalne dane doznało okaleczenia narządów płciowych, ponad pół miliona kobiet w Unii Europejskiej.

kobiety doświadczają takich cierpień!

Mówmy o tym, co dla tych kobiet jest najważniejsze. One czekają na naszą pomoc, one wołają kobiety i małe dziewczynki, które również doświadczają tego cierpienia.